Die Visapolitik ist deswegen auch ein Zeichen für die europäische Einheit ein sehr erfolgreiches Zeichen der europäischen Einheit und gerade in Krisenzeiten ist es gut, darauf hinzuweisen.

Die technischen Standards, die einzuhalten sind an der Außengrenze, bei der Erteilung von Ausweisen, von Pässen sind klar geregelt. Es darf keine politischen Rabatte bei der Einhaltung dieser Standards geben. Wir haben im Jahr 2010 auf dem Balkan erlebt, dass zunächst die technischen Standards im Mittelpunkt standen, aber dann immer stärker politische Argumente dazukamen. Bei der Liberalisierung könne man da doch jetzt bei diesem Land nicht Schluss machen, man müsse doch den gesamten Raum sehen. Für uns ist es im Einzelfall immer schwierig abzuwägen, ja! Aber im Mittelpunkt muss der technische Standard stehen, müssen die Kriterien stehen. Ich stärke da auch unserer Kommissarin den Rücken, damit diese Standards, die wir dort einfordern, auch wirklich umgesetzt werden.